Point of order t kértem, abban szólhatok, vagy esetleg kapok egy percet arra, hogy érdemben beszéljek, elnök úr?

Megrázó volt hallgatni a vita során azokat a beszámolókat, amelyekben képviselőtársaim számot adtak arról, hogy az Európai Unió micsoda rettenetes nyomorúságot és fájdalmat okozott, különösen ugye a munkavállalóknak, kisgazdáknak, kisvállalkozóknak. Szinte Európa szerte, de elsősorban az úgymond ne szépítsük gyarmatosított országokban, tehát a másodosztályúnak tekintett országokban.

Ahelyett, hogy nemzeti önrendelkezésben gondolkodnánk. Én a magam hazájának, Magyarországnak azt kívánom, hogy vegyük a sorsunkat a kezünkbe, különös tekintettel arra, hogy breaking news ként most kaptam a kezembe azt a hírt, hogy a gyarmatosító Európai Unió újra eljárást akar indítani Magyarország ellen, ezúttal a földtörvényünk miatt, amellyel szeretnénk a magyar földet magyar gazdák kezében tartani. Felháborító, nincs más megoldás, mint népszava...